Voorzitter, ik wil mij graag aansluiten bij de hulde die hier door collega's is geuit aan het adres van het Belgisch voorzitterschap en aan uw adres, want in een periode waarin de kabinetsformatie in uw land zich voltrok als een drama in veel bedrijven, hebt u echt vanuit een Europese spirit invulling gegeven aan dat voorzitterschap. Wat mij betreft doet u zichzelf tekort als u zich een facilitator noemt, want u bent de motor geweest en hebt op creatieve en geëngageerde wijze in heel moeilijke dossiers verschillen weten te overbruggen, ook met dit Parlement. Daarom staat er nu een stevig Europees toezicht, hebben we een richtlijn voor de alternatieve investeringsfondsen en is ook een moeilijk onderwerp als het eurovignet nu geëindigd in een duidelijke Raadsconclusie. Maar vanuit die Europese spirit hier in uw toespraak in dit Parlement kijkt u ook vooruit. Ik zou één punt uit uw toespraak met name willen onderstrepen. U zegt terecht dat het economisch bestuur niet mag eindigen in een symptoombestrijding en dat risico dreigt nog steeds, want een stevig stabiliteits en groeipact gaat er misschien wel komen, maar dat is slechts één steunpilaar van dat economisch bestuur. Wat wij willen voor onze burgers, is dat wij werkelijk uit die economische crisis komen, dat er weer banen komen voor onze burgers en ook voor de jonge mensen en dan hebben we ook een stevig Europees macro economisch toezicht nodig en een heel stevige Europese 2020 strategie. Gaat dat Europees semester dat ook echt brengen? Gaan de lidstaten zich committeren om ook op dat vlak het economisch bestuur invulling te geven? Wij zullen als Parlement in het governance pakket, het wetgevende pakket, voluit onze medewetgevende rol spelen om dat voor elkaar te krijgen.